herra forseti ég hef lagt fram á þingi frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta með síðari breytingum það er frumvarp sem ég legg fram ásamt háttvirtum þingmanni kolbrúnu halldórsdóttur það er rétt að geta þess að þetta frumvarp hefur áður verið flutt á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi og fyrsti flutningsmaður þess var þá háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir þetta frumvarp er sem sagt endurflutt nú í óbreyttri mynd

stjórnmálasamtökum sem eiga fulltrúa í sveitarstjórnum að hafa aðgang að nefndum og ráðum viðkomandi sveitarfélags óháð því hvernig kaupin gerast á eyrinni þegar myndaðir eru meiri hlutar í sveitarstjórnum það er sem sagt lagt til að breyting verði í fyrsta lagi á þrítugasta og áttundu greinar fimmtu málsgrein laganna þá orðist sú grein þannig með leyfi forseta sveitarstjórn sem kjörin er bundinni hlutfallskosningu skal heimila framboðslista sem fulltrúa á í sveitarstjórn en eigi nær kjöri í byggðarráð að tilnefna fulltrúa til að sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti klára árna þór í gildandi lögum segir með leyfi forseta í þessari málsgrein sveitarstjórn sem kjörin er bundinni hlutfallskosningu getur heimilað framboðslista sem fulltrúa í sveitarstjórn en eigi nær kjöri í byggðarráð að tilnefna fulltrúa til að sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti skal heimila framboðslista sem fulltrúa á í sveitarstjórn en eigi í byggðarráð slíkan rétt þann tíma sem sveitarstjórn fellir niður fundi sína vegna sumarleyfis sambærileg breytingartillaga er gerð varðandi einstakar nefndir sveitarfélaganna en þar er lagt til að á eftir fyrstu málsgrein fertugustu grein laganna komi ný málsgrein svohljóðandi með leyfi forseta sveitarstjórn sem kjörin er bundinni hlutfallskosningu skal heimila framboðslista sem fulltrúa í sveitarstjórn en eigi nær kjöri í nefndir og ráð samkvæmt fyrstu málsgrein að tilnefna fulltrúa til að sitja fundi þeirra nefnda og ráða með málfrelsi og tillögurétti sveitarstjórn getur ákveðið í samþykktum sínum samanber tíundu grein að ákvæði fyrsta málsliðar gildi um fleiri nefndir og ráð á vegum sveitarfélagsins þessi breytingartillaga gengur eins og ég segi út á það að tryggja það að framboðslistar stjórnmálasamtök sem eiga fulltrúa á annað borð í sveitarfélögunum sveitarstjórnum geti átt kost á að fylgjast með og taka þátt í starfi byggðarráð og eða nefnda og ráða sveitarfélaganna jafnvel þó að þau eigi ekki kjörinn fulltrúa í viðkomandi nefnd eða ráði í gildandi lögum er eins og ég hef þegar vitnað í ákvæði sem heimilar sveitarstjórn

meðal annars í borgarstjórn reykjavíkur en þar segir meðal annars í samþykktum um borgarstjórn reykjavíkur í tólftu greinar þar sem fjallað er um forsætisnefnd borgarstjórnar reykjavíkur það segir þar með leyfi forseta nú á framboðslisti sem fær kjörinn fulltrúa í borgarstjórn ekki fulltrúa í forsætisnefnd samkvæmt fyrsta málslið og skal hann þá tilnefna borgarfulltrúa úr sínum röðum sem áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd með málfrelsi og tillögurétt með sama hætti segir þar til dæmis í fertugustu og áttundu greinar um nefndir og ráð þar segir með leyfi forseta framboðslista sem á fulltrúa í borgarstjórn er heimilt að tilnefna borgarfulltrúa eða varaborgarfulltrúa til að sitja fundi borgarráðs eða fagráða samkvæmt sextugustu og fyrstu grein með málfrelsi og tillögurétti enda eigi hann ekki fulltrúa í viðkomandi ráði hér er sem sagt nokkur munur á því hvernig málið er nálgast annars vegar með þessari breytingartillögu og þeirri reglu sem sett hefur verið og samþykkt í borgarstjórn reykjavíkur og síðan hins vegar gildandi ákvæði því í gildandi lögum er einungis um að ræða heimildarákvæði sem er þá undir meiri hluta sveitarstjórnarinnar hverju sinni komið hvort hún vill heimila minnihlutaaðilum að tilnefna áheyrnarfulltrúa eða hins vegar eins og hér er lagt til að það sé sjálfstæður réttur viðkomandi framboðsaðila að tilnefna áheyrnarfulltrúa í samþykktum um stjórn hafnarfjarðarkaupstaðar bæjarmálasamþykkt þar þar er til dæmis farin sú leið að segja í sextugasta og fyrstu grein þar með leyfi forseta bæjarstjórn getur heimilað flokki eða framboðslista sem fulltrúa í bæjarstjórn en ekki hefur fengið kjörinn bæjarráðsmann að tilnefna fulltrúa til setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti skylt er bæjarstjórn að gefa fulltrúa flokks eða framboðsaðila kost á setu í bæjarráði með málfrelsi og tillögurétti þann tíma sem fundir bæjarstjórnar falla niður vegna sumarleyfa svipuð leið er farin sýnist mér í kópavogi þar sem þessi heimild er bundin við bæjarstjórnina sjálfa það er hún getur sjálf ákveðið en þá þarf til þess meiri hluta samþykki að sjálfsögðu lýðræðismál enda er tillögunni sem hér er flutt í raun og veru ætlað að auka lýðræði í sveitarfélögunum það eru dæmi um það og bæði er stærðfræðilega hægt að sýna fram á og síðan eru til ákveðin dæmi um slíkt að framboðslisti sem væri tíu prósent atkvæða í sveitarstjórnarkosningum eigi engan fulltrúa í byggðarráð eða öðrum ráðum og nefndum sveitarfélagsins ef viðkomandi aðili er í minni hluta í sveitarstjórninni á sama tíma getur flokkur sem til dæmis fær fimm prósent eða sex prósent atkvæða átt fulltrúa í hverri einustu nefnd í gegnum samkomulag um aðild að meiri hluta þessi staða leiðir til lýðræðishalla er full ástæða til að vinna gegn

fyrir kjósendur sem kjósa tiltekinn flokk þá á ekki að skipta máli hvort viðkomandi flokkur er í meiri hluta eða minni hluta þeir eiga alveg sama rétt til að þeirra umbjóðendur eða umboðsaðilar í sveitarstjórninni geti fylgst með og tekið þátt í stefnumótun og störfum viðkomandi sveitarfélags sveitarstjórnar nú hefur það heyrst í umræðum um þetta mál því ég hef áður tekið þátt í umræðum um þetta mál þegar ég beitti mér fyrir því sem forseti borgarstjórnar reykjavíkur að umrædd áheyrnarfulltrúaákvæði voru sett inn í samþykktir um borgarstjórn reykjavíkur þá heyrðist í þeirri umræðu að þetta mundi bara leiða til þess að það mundi fjölga fulltrúum í viðkomandi byggðarráð eða viðkomandi nefnd hugsanlega um einn eða tvo en sannleikurinn er sá að það er verið að færa sífellt fleiri verkefni og völd til sveitarfélaganna til sveitarstjórnanna sem síðan hafa verið að færa verkefni og jafnvel ákvarðanir og umboð má segja niður stigann hjá sér og niður til einstakra nefnda og ráða og það leiðir til þess að þeir stjórnmálaflokkar sem af einhverjum ástæðum stærðfræðilegum væntanlega ekki eiga fulltrúa í tilteknum nefndum geta ekki tekið þátt í stefnumótunarvinnan í viðkomandi málaflokki viðkomandi nefnd fyrr en á allra síðustu stigum það er þegar málin koma til umfjöllunar í bæjarstjórninni sjálfri það getur þess vegna leitt til enn meiri og flóknari umræðu þegar málin eru fyrst undirbúin í einstökum nefndum af þeim sem þar eiga sæti en eru svo aftur tekin upp alveg frá grunni á fundum sveitarstjórnarinnar sjálfrar af þeim aðilum sem ekki hafa átt tök á því að koma að stefnumótuninni og málatilbúnaði strax á frumstigi þannig að ég held að jafnvel þó að það mundi fjölga í einhverjum nefndum og ráðum um einn eða tvo áheyrnarfulltrúa í

og ráð sveitarfélags heldur en fá alla þá umræðu inn í sveitarstjórnin sjálfa þetta eru meginrökin fyrir því að við flytjum þessa tillögu við teljum sem sagt að það sé mikilvægt lýðræðismál að tryggja öllum sem fara með umboð kjósenda í sveitarstjórn

og við teljum að það eigi að gera með því að viðkomandi framboð geti tilnefnt áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétti og við teljum að þetta geti sömuleiðis leitt til hnitmiðaðri vinnu í sveitarfélögunum og að það sé í anda sveitarstjórnarlaganna að reyna að tryggja sem breiðasta samstöðu um afgreiðslu mála enda má rifja að upp að í sveitarstjórnarlögunum er hvergi talað um meiri hluta og eða minni hluta í raun og veru er sveitarstjórnin fjölskipað stjórnvald þar sem allir sem fulltrúa eiga eða fá fulltrúa kosna í sveitarstjórn eiga jafnan rétt og eiga að

flutningsmenn þessa frumvarps leggjum sem sagt til tryggður þessi sjálfstæði réttur til að nefna áheyrnarfulltrúa í byggðarráð og í nefndir og ráð sveitarfélaganna þannig að allar raddir fái að heyrast óháð því eins og ég sagði í upphafi hvort viðkomandi stjórnmálasamtök eru í meiri hluta eða minni hluta enda getur það verið býsna hverfult eins og við þekkjum mörg dæmi um af sveitarstjórnarstigi að meiri hlutar koma og fara og flokkur sem í dag er í meiri hluta getur verið í minni hluta á morgun og öfugt þetta höfum við til dæmis séð í reykjavík við sjáum það til dæmis og getum bara tekið dæmi af því að í fyrsta meiri hluta núverandi borgarstjórnar sem samanstóð af sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki þá var það tryggt að framsóknarflokkurinn sem fékk um sex prósent atkvæða í kosningunum átti fulltrúa í hverju einasta ráði með atkvæðisrétti en til að mynda eflist frjálslyndi flokkurinn sem fékk tíu prósent átti einungis áheyrnarfulltrúa nú hefur þetta snúist við nú er f listinn með sín tíu prósent kominn með fulltrúa í hvert einasta ráð með atkvæðisrétti en það hefur komið í hlut framsóknarflokksins að vera með áheyrnarfulltrúa

á því að sá sem hann hefur kosið til trúnaðarstarfa eigi aðild að og geti tekið þátt í þeim trúnaðarstörfum sem fara fram á vettvangi sveitarfélagsins og með því að æ fleiri verkefni eru að færast til sveitarfélaganna og sveitarstjórnirnar sjálfar eru að færa verkefnin til nefnda og ráða á sínum vegum í ríkara mæli jafnvel til fullnaðarafgreiðslu þá verður þetta enn mikilvægara við leggjum sem sagt þetta til þessar litlu breytingar á sveitarstjórnarlögunum og ég legg svo til virðulegur forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar